W międzyczasie sporo wydarzyło się w Unii Europejskiej. Przyjęliśmy przecież traktat z Lizbony, który narzuca czy wyznacza Unii Europejskiej nowe obszary działania. Pozwolę sobie tutaj wspomnieć o kilku, szczególnie o tych, które są kosztowne, a mianowicie nowe obszary działania w ramach polityki zwalczania zmian klimatycznych, w ramach polityki energetycznej otwiera nowe obszary działania Unii Europejskiej na scenie globalnej czyli mówimy tutaj o powstawaniu unijnej dyplomacji nowe działania, jeżeli chodzi o badanie przestrzeni kosmicznej, jeżeli chodzi o sport, turystykę. Te wszystkie nowe zadania nie mają niestety równolegle odpowiednich środków finansowych. To jest trochę tak, że Unia Europejska ma nowe ambicje, nowe plany, natomiast niekoniecznie nowe środki materialne na ich realizowanie.

2011. Rada o czym już wcześniej tutaj w tym miejscu dyskutowaliśmy te środki zmniejszyła. Chciałabym krótko zaprezentować to, co się wydarzyło w Komisji Budżetowej podczas naszego czytania. Dla przypomnienia nowy traktat z Lizbony wprowadza także nową procedurę budżetową.

Ani Rada, ani Parlament Europejski nie mają już dwóch czytań.

Powtarzam nie mamy już dwóch czytań. Jutro będziemy głosować, będziemy się pochylać nad wypracowanym przez Komisję Budżetową stanowiskiem. Ważne jest, by podkreślić, że to, co Komisja Budżetowa wypracowała, to stanowisko szanujące wieloletnią perspektywę finansową. W przeciwieństwie do poprzednich lat Parlament Europejski przyjmie swoje czytanie, które nie wykracza, jeżeli chodzi o zaplanowane kwoty, poza wieloletnią perspektywę finansową. Jest to stanowisko o tyle nowatorskie, co stanowisko, które uwzględnia i bierze pod uwagę niepokoje i sytuację, w jakiej znajduje się Rada. Nie bez zauważenia przeszła w Parlamencie Europejskim sytuacja, w której w Radzie 7 państw członkowskich odrzuciło stanowisko Rady. Wysłuchujemy i bierzemy pod uwagę obawy niektórych państw członkowskich i Rady jako takiej. Z uwagą zapoznaliśmy się ze stanowiskiem Rady i dlatego nasze czytanie jako Parlamentu Europejskiego jest zdyscyplinowane i nie wychodzi poza wieloletnie ramy finansowe. Z drugiej strony natomiast nie możemy oczywiście pozostać obojętni wobec faktów, o których mówiłam wcześniej, że mamy nowe obszary, którymi Unia Europejska ma się zajmować, a nie ma wobec nich odpowiednich zabezpieczeń finansowych. Co więcej Rada zobowiązała się do sporej ilości działań związanych np. z bananami, z rekompensatą dla producentów bananów, związanych z programem ITER i innych, które wymagają nowych środków finansowych, a co do których nie ma nowych środków finansowych. Mają być ponoć sfinansowane z obecnych.

Co jeszcze chcielibyśmy w naszym czytaniu zakomunikować, to przede wszystkim jeszcze raz podkreślić trójkąt priorytetowy, trójkąt związany z młodzieżą, edukacją i mobilnością. Od marca jako Parlament Europejski informowaliśmy, że to będzie zestaw naszych priorytetów na 2011 i chcielibyśmy, aby te linie budżetowe, które sprzyjają młodzieży, edukacji i mobilności zostały odpowiednio dofinansowane, aby także znalazły się środki finansowe na nowatorskie, innowacyjne przedsięwzięcia dotyczące mobilności młodzieży i edukacji. To samo tyczy się programów związanych z badaniami i innowacyjnością. Wiemy, że nie ma w obecnej perspektywie finansowej wystarczających środków, stąd dokonaliśmy bolesnego, aczkolwiek naszym zdaniem koniecznego cięcia na program ITER. Bardzo chciałabym, aby to czytanie Parlamentu zostało dostrzeżone jako zdyscyplinowane, ale równocześnie czytanie, które umożliwia sfinansowanie zobowiązań Unii Europejskiej na rok